În cadrul dezbaterilor pe marginea pachetului privind calitatea produselor am depus o serie de amendamente legate de problema aflată astăzi în discuție. Era vorba atunci de introducerea unei noi etichete europene numită Produs la ferma mea, aplicabilă pentru produsele vândute direct în fermă sau în vecinătatea acesteia, inclusiv în piață, sau vândute prin livrare directă către consumatori. Consider că aceasta ar fi cea mai bună orientare de urmat în stabilirea unei definiții a produselor locale. În ceea ce privește criterii precum distanța de la fermă la consumator sau modul de producție, consider că acestea nu sunt relevante, contează doar legătura directă între producător și consumator. Sistemele de vânzări locale aduc avantaje pentru producători, care pot beneficia de un procent mai mare din prețul final, cât și pentru consumatori, care pot beneficia de produse proaspete la prețuri convenabile.